þetta er í fimmta sinn sem ég er fyrsti flutningsmaður að frumvarpi um

á síðustu tveimur þingum en fagna því sannarlega að nú gefst tóm til að tala fyrir málinu svo snemma á þinginu og vona að það fái þá afgreiðslu í nefnd og að við getum tekið lokaafstöðu til þess hér síðar á þessu þingi efni frumvarpsins er að þingmaður sem skipaður er ráðherra geti látið af þingmennsku og varamaður tekið sæti hans á þingi meðan hann gegnir ráðherraembætti í annarri grein stjórnarskrárinnar er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaldsins þar segir með leyfi forseta alþingi og forseti íslands fara saman með löggjafarvaldið forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið dómendur fara með dómsvaldið skilin á milli valdþáttanna eru þó allóskýr þar sem kjörnir alþingismenn skipa einnig ríkisstjórnina sem er æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins það hallar því mjög á völd löggjafans í því kerfi sem við búum við háttvirtur þáverandi þingmaður siv friðleifsdóttir lýsti þessu ágætlega þegar hún mælti fyrir breytingu á stjórnarskipunarlögum á hundrað þrítugasta og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 háttvirtur þingmaður siv sagði í ræðu sinni þegar hún flutti þetta mál að þegar ráðherrar hefðu fengið kynningu á frumvörpum annarra ráðherra í ríkisstjórn og ekki gert athugasemd væri mikil tilhneiging hjá þeim til að koma þeim einnig í gegnum þingflokkana sína sem gerði öðrum þingmönnum erfitt að stöðva mál og koma fram verulegum breytingum og þarna talaði háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir af eigin reynslu vegna þess að hún hafði þá vissulega setið í ríkisstjórn ég tel að þetta eigi ekki eingöngu við um frumvörp sem ráðherrar úr samstarfsflokki í ríkisstjórnum leggja fram ég tel líka að fjarlægðin ef svo má kalla það á milli ráðherra og þingmanna úr sama flokki sé ekki næg

milli flokksmanna en þetta eru tveir valdþættir og við verðum að líta til þess að ráðherrar koma fram fyrir framkvæmdarvaldið og þingmenn fyrir löggjafarvaldið og þeir eiga að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu þess vegna má þetta samband þarna á milli ekki vera of náið ráðherrann lætur semja frumvarpið hann rekur málið í gegnum þingflokk hann flytur málið í þingsal og greiðir loks atkvæði það er óhætt að segja að ráðherraræði ríki og það er reyndar það sem hefur verið hér mjög ríkjandi og ég held að enginn efist um að það hefur einkennt íslensk stjórnmál mjög mikið foringjaræði og ráðherraræði það er meðal annars tekið á þessu í rannsóknarskýrslunni um fall bankanna og efnahagshrunið á íslandi í niðurstöðum þingmannanefndarinnar sem fjallaði um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 virðulegi forseti auðvitað er það bara lítið skref í áttina að meira sjálfstæði þingsins að ráðherra láti af þingmennsku en það er þó skref mér hefur því miður virst nokkuð bera á því undanfarið að kannski sé það ekki mikið sem við þurfum að laga og læra af þeim óförum og ósköpum sem gengu yfir þjóðfélagið hér fyrir fimm árum ég er algjörlega á öndverðri skoðun okkur hefur vissulega ekki auðnast að taka stór skref til breytinga en því fremur eigum við að taka þau litlu skref og ekki gera lítið úr þeim auðvitað er ekki hægt að gera ráðherrum skylt að láta af þingmennsku sem stjórnarskránni sé breytt eins og við vitum er ekki alveg einfalt að breyta henni virðulegi forseti þess vegna er þetta frumvarp lagt fram til að gera þeim sem það kjósa mögulegt að ef þeir eða þær eru skipuð ráðherrar að segja af sér þingmennsku vilji einhver sem skipaður er eða skipuð ráðherra í dag láta af þingmennsku verður sá hinn sami eða sú hin sama að segja af sér þingmennsku og getur þá ekki snúið aftur til þings á sama kjörtímabili ef aðstæður eða hagir breytast á kjörtímabilinu hvort sem þeir eru persónulegir eða pólitískir það er held ég ekki hægt að ætlast til þess af nokkurri manneskju að gera það að minnsta kosti ekki að mínu viti verði frumvarp þetta samþykkt er það hverjum og einum í sjálfsvald sett hvað hún eða hann gerir í þessum efnum virðulegi forseti það er bjargföst skoðun mín að það muni leiða til betri stjórnarhátta að aðskilnaður valdþáttanna væri skýrari en hann er og mæli því fyrir þessu og æski þess að það verði sent til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar